Hvala lepa. Strinjam se, ko govorite o zavednosti, vendar pa, vedeti je treba, da ta poslanski zakon je vlada podprla. Dokument, v dokumentu je napisano, da vlada zakon podpira, in to je tisto, kar je narobe. In, ne gre samo za ime. Gre za termin, ki točno določa status primorske dežele, ali je bila odvzeta ali je bila nam vrnjena. In tukaj nekateri italijansko usmerjeni ljudje hočejo to spremeniti. Italijani zelo bistro vedo, kaj delajo, in podpirajo take intence na naši strani. Včasih se je temu reklo izdajalci in danes se tudi reče takim ljudem, ki delajo za korist sosednje države, se jim reče izdajalci. Glede Štajerske ste se zmotili. Rekli ste, da se je šlo za priključitev Štajerske. Bilo je, to je bilo, razdeljena je bila Štajerska po prvi svetovni vojni. In, ... Sprejem tega zakona bi pomenil kršenje internacionalnega prava. Morda bi bilo dobro, če bi se kakšni ljudje kaj pozanimali, da bi si nabrali kakšno dodatno izobrazbo, morda tudi kakšni iz, vladnih krogov, jim ne bi škodilo škodilo, da bi kakšne take zadeve spregledali in videli, kje je tista njihova, luknja v znanju in te luknje v znanju so zelo velike ali pa naj se vrnejo nazaj tja, pa še naprej delajo reklamo za Network. Zavedati se je treba, da Italijani podpirajo to spremembo tega termina, in to je za našo državo slabo, zato upam, da bo vlada odstopila od podpore temu zakonu, tudi če je to zgolj formalnost.